hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um landsdóm sextíu og þrjú í frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á nokkrum ákvæðum laganna og byggjast þær á tillögum frá forseta landsdóms sem hann sendi ráðuneytinu í október síðastliðnum miða þær breytingar sem hér eru lagðar til að því að einfalda málsmeðferðina fyrir landsdómi ég mun nú gera grein fyrir þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu í fyrsta lagi er lagt til að kveðið verði á um í lögunum að þeir dómendur sem byrjað hafa meðferð máls skuli ljúka því þó svo að kjörtímabil þeirra sé á enda í annarri grein laganna um landsdóm er fjallað um fjölda dómara í landsdómi og hvernig þeir eru valdir er þar meðal annars gert ráð fyrir að átta dómendur af fimmtán séu kosnir af alþingi til sex ára í senn þannig háttar til nú að alþingi kaus síðast aðalmenn í landsdóm árið tvö þúsund og fimm kjörtímabil þessara manna rennur því út á næsta ári til þess að ekki verði rof á umboði þeirra dómenda sem nú sitja í dómnum við meðferð þess máls sem nú liggur fyrir að flutt verði fyrir landsdómi er lagt til að sama regla gildi um dómendur í landsdómi og gildir um dómendur í félagsdómi það er að þeir dómendur sem hafa byrjað meðferð máls skuli ljúka því þótt kjörtímabil þeirra sé á enda í öðru lagi er lagt til að tekið verði fram hver taki ákvörðun um það hvort dómari uppfylli þau hæfisskilyrði sem talin eru í þriðju grein laganna leiki vafi á því að þeir uppfylli þau hæfisskilyrði þessi hæfisskilyrði eru að vera ekki yngri en þrjátíu ára og ekki eldri en sjötugur að vera lögráða og hafa forræði fjár síns hafa óflekkað mannorð íslenskan ríkisborgararétt heimili á íslandi að vera ekki alþingismaður eða starfsmaður í stjórnarráðinu þá er einnig kveðið á um að þeir sem skyldir eða tengdir eru á tilgreindan hátt mega ekki sitja samtímis í landsdómi í greininni er tekið fram að enginn sem ekki fullnægir skilyrðunum megi sitja í landsdómi það er hins vegar ekki kveðið á um hver taki ákvörðun um hvort viðkomandi uppfylli umrædd skilyrði leiki á því vafi að skilyrðin séu uppfyllt er hér lagt til að bætt verði úr og að forseta landsdóms verði falið að taka um þetta fullnaðarákvörðun í þriðja lagi er lagt til að bætt verið við áttundu grein laganna ákvæði um hvernig með skuli fara ef kveða þarf upp rannsóknarúrskurði eða úrskurði um önnur atriði er varðar rekstur máls í áttundu grein laganna kemur fram að aldrei megi setja landsdóm með færri dómendum en tíu enda séu meðal þeirra að minnsta kosti fjórir hinna löglærðu dómara til a einfalda málsmeðferðina er lagt til að ákvarðanir um rannsóknaraðgerðir og önnur atriði er varðar rekstur máls verði tekin af forseta dómsins ásamt tveimur öðrum af hinum löglærðu dómurum landsdóms á sama hátt verði ákvarðanir um hvort leggja skuli hald á muni sem ætla má að hafi sönnunargildi í máli ákvarðanir um hvort gera ári húsleit eða hvort ákærði skuli tekinn í gæslu áður en landsdómur kemur saman teknar á sama hátt en eins og lögin eru í dag er gert ráð fyrir að dómsforseti taki slíka ákvörðun einn til bráðabirgða úrskurður hans verði síðan borinn undir landsdóm svo fljótt sem verða mál þá er í fjórða lagi lögð til breyting á þrítugasta og fjórðu grein laga en þar er fjallað um meðferð máls fyrir dóminum er þar kveðið á um að saksóknari flytji mál sitt munnlega að loknum yfirheyrslum þeirra vitna sem hann leiðir fram og að verjandi flytji munnlega vörn einn þegar vitni þau sem verjandi leiðir fram hafa verið yfirheyrð í frumvarpi þessu er lagt til að málsmeðferðin verði í samræmi við aðalmeðferð sakamála þar sem munnlegur málflutningur sækjenda og verjenda er samfelldur þá er í fimmta lagi lagt til að unnt verði að nýta nútímatækni til að hljóðrita skýrslur ákærðu og vitna og að um bókanir í þingbók fari eftir þeim reglum sem gilda um meðferð sakamála að lokum er lagt til að þóknundómenda og ritara landsdóms verði ákveðin af kjararáði í stað þess að landsdómur ákveði það sjálfur ég hef nú gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins legg ég til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til allsherjarnefndar og annarrar